frú forseti ég mæli hérna fyrir frumvarp til laga um heiðurslaun listamanna sem meiri hluti allsherjar og menntamálanefndar flytur aðdragandinn að þessu máli er sá að núna í haust og í vetur fyrir þriðju umræðu fjárlaga kom aftur upp spurningin um heiðurslaun listamanna og hvort skyldi bæta á listann og þá hverjum eðlilega eins og gengur sýnist sitt hverjum um það en við afgreiddum málið þannig að við bættum einum manni á listann sigurði a magnússyni rithöfundi og ákváðum um leið að setjast að vinnu í nefndinni meðal allra flokkanna

leiðir til að setja ramma utan um heiðurslaun listamanna heildarlög þannig að forsendur væru skýrðar og um leið væri þetta þessu fundinn framtíðarfarvegur það hafa margir ólíkar skoðun á því hvort almennt eigi að vera til heiðurslaun listamanna en það er skoðun okkar meiri hluta nefndarmanna að svo eigi afdráttarlaust að vera tilgangurinn með þessu frumvarpi er sá að skapa ramma utan um fyrirkomulagið búa til ákveðnar kríteríur um hverjir skuli og hvernig fólk skuli veljast þarna inn hve margir geti verið þarna í heildina og hvernig laununum skuli háttað það tókst ágætlega til og við vorum þrjú í undirnefnd innan nefndarinnar sem unnum að þessu það var sá sem hér stendur og háttvirtir þingmenn þuríður backman og þorgerður katrín gunnarsdóttir funduðum við með ýmsum aðilum og fórum vel yfir þetta mál drög að tillögum og framkomnar tillögur eins og frá háttvirtum þingmanni merði árnasyni um fyrirkomulag á heiðurslaunum listamanna og nýttum okkur að sjálfsögðu þessa vinnu og skoðanir margra annarra til að komast að niðurstöðu um þetta niðurstaðan er sú sem hér liggur fyrir og segir í greinargerð að með frumvarpi þessu frá meiri hluta allsherjar og menntamálanefndar sé lagt til að lögfest verði ákveðin umgjörð um veitingu heiðurslauna listamanna hér er landi er öflugt menningarlíf og flóran fjölbreytt gegnum við í greinargerð margir afburðalistamenn eru starfandi hér á landi sem og víðs vegar erlendis og á undanförnum árum hefur æ betur komið í ljós hversu miklu alþingi hefur með sérstakri fjárveitingu í fjárlögum heiðrað þá listamenn sem þykja hafa skarað fram úr á sínu sviði heiðurslaun listamanna voru veitt samkvæmt lögum um listamannalaun

þótt alþingi hafi óskorað vald til að ákveða heiðurslaun listamanna hafa komið fram sjónarmið um setja beri reglur um undirbúning tillögugerðar af hálfu þeirrar þingnefndar sem gerir slíka tillögu frumvarp þetta byggist á þeirri venju sem hefur skapast um undirbúning og málsmeðferð heiðurslaunatillögu menntamálanefndar alþingis á það við um forræði nefndarinnar á tillögugerðinni og að heiðurslaunaþegar njóti launa sinna til æviloka lagt er til í frumvarpinu að allt að tuttugu og fimm listamenn geti verið meðal þeirra sem njóta heiðurslauna á hverjum tíma eins og verið hefur

eru þeir sem skarað hafa fram úr í listsköpun sinni einnig er gert ráð fyrir að listamönnum geti talist til tekna mikilsvert verk í þágu lista hér og erlendis hér getur til dæmis verið um að ræða listamenn sem hafa staðið framarlega í listfræðum verið frumherjar í listgrein eða frumkvöðlar í stefnum og straumum eða mikilvirkir í alþjóðasamskiptum á listasviði mennta og menningarmálamálaráðuneyti hefur greitt út fjárhæðina til listamanna

samt haldið sæti á lista yfir heiðurslistamenn þessi tillaga kemur til af því að það getur vel komið til í mörgum tilfellum að

það að vera á lista alþingis yfir heiðurslaun skapist tækifæri til tímabundins verkefnis sem hefur í för með sér laun og hann vill eðlilega og réttilega halda sínu sæti á listanum enda er fyrst og fremst um að ræða heiður án þess að þurfa að afsala sér því varanlega en hann geti sem sagt haldið sætinu afsalað sér laununum en tekið við þeim heiðri sem alþingi ákveður að veita honum það finnst mér mjög mikilvæg breyting og held að það geti skipt máli eins gerum við ráð fyrir því að eftir heilmiklar umræður vorum við öll sammála um það að það væri mikilvægt að alþingi héldi forræðinu yfir þessu hjá sér þetta væru heiðurslaun alþingis en ekki heiðurslaun samtaka listamanna og svo framvegis þó við leitum ráðgjafar og umsagna eins og við leggjum hérna til forseti alþingis skal skipa nefnd þriggja manna einum tilnefndum af mennta og menningarmálaráðherra einum af bandalagi íslenskra listamanna og einum af samstarfsnefnd háskólastigsins allsherjar og menntamálanefnd skal leita umsagnar nefndarinnar um þá listamenn sem til greina koma að njóti heiðurslauna alþingis segir hér var þetta niðurstaða okkar eftir þessa skoðun að þó við búum til ákveðið viðmið og skipum ákveðið bakland sem gerir tillögur til allsherjar og menntamálanefndar er alþingi áfram með forræðið á því hverjir fara og hverju er lagt til að bætist við á listann á hverjum tíma annars væri um að ræða eitthvað annað fyrirkomulag og annars konar heiðurslaun á meðan þetta eru heiðurslaun alþingis er það mín skoðun og meiri hlutans í nefndinni að alþingi hafi óskorað forræði á því þó að sjálfsagt sé að búa til viðmið og leita tilnefninga frá samfélaginu sjálfu en þess má reyndar geta að íslendingar hafa í gegnum tíðina veri mjög duglegir að koma ábendingum og tilnefningum beint til nefndarmanna í menntamálanefnd nú allsherjar og menntamálanefnd vel rökstuddum með undirskriftalistum í mörgum tilfellum þar sem hvatt er til þess að listamaður sem hefur skarað fram úr að mati meðmælenda verði bætt á lista heiðurslauna þau viðmið og þau meðmæli og tilmæli sem eru sjálfsprottin utan úr samfélaginu hafa í gegnum tíðina haft mikil áhrif stundum er mælt með einhverjum tilteknum listamanni nokkur ár í röð að því kemur að skapa svigrúm til að bæta honum við þá má geta þess hérna í fjórða grein segjum við að heiðurslaun listamanna séu veitt listamanni að fullu til sjötíu ára aldurs og skulu þau vera þau sömu og starfslaun listamanna eru á hverjum tíma eftir sjötugt verða þau áttatíu prósent af starfslaunum til samræmis við eftirlaunarétt sem aðrar stéttir vinna sér inn þannig að við leggjum til lítils háttar hækkun á heiðurslaununum sem sagt þannig að þau verði hin sömu og starfslaun listamanna á hverjum tíma enda er það eðlilegt viðmið og sjálfsagt mál að um sé að ræða sömu krónutölu ég held að sé mjög heppilegt að við finnum þessu framtíðarfyrirkomulag með þessum hætti eins og ég segi það eru sjónarmið um það hjá þingmönnum og öðrum að alþingi eigi almennt ekki að veita heiðurslaun til listamanna en mín skoðun er afdráttarlaust sú og meiri hlutans í nefndinni eftir heilmiklar og málefnalegar umræður bæði undirhópnum og í nefndinni sjálfri að alþingi skuli áfram veita listamönnum sem hafa skarað fram úr og eru komnir á aldur heiðurslaun ég trúi því að þetta frumvarpi verði það að lögum

góðan ramma eðlileg og fagleg viðmið um það hverjir þarna komi til greina og skuli hljóta þennan heiður þessi laun og um